Erkenning van een nieuwe staat is een zeer serieuze en soevereine keuze van een staat en een pregoratief dat niet aan een Europese organisatie met een parlement toebehoort.

Het recht van de lidstaten om een staat niet te erkennen, zou niet mogen worden omzeild door ongekozen EU bureaucraten met weinig kennis van het internationaal recht. Voorzitter, feitelijk onderhandelt de Unie dus namens 22 lidstaten, en niet namens de héle Unie, met een wellicht de facto land, maar niet de jure, want zo mag het gewoon nog niet genoemd worden door de EU.